Ich habe nur eine sehr präzise Frage Warum hat man bei Datensammlungen zu Steuerzahlern und bei ständigen Kontrollen unangekündigter Art was ein Generalverdacht gegen Steuerzahler ist überhaupt keine Bedenken, während man bei normalen Kontrollen an Grenzen plötzlich so große Probleme hat? Also ich empfinde den Widerspruch als etwas seltsam.